la stratégie globale qui va être élaborée, c'est un exercice indispensable et bienvenu, mais je ne voudrais pas qu'il nous fasse perdre de vue une autre priorité, qui est la mise en œuvre des stratégies déjà existantes. L'Union européenne et vos services croulent sous les stratégies. Chaque zone géographique, chaque thématique a déjà une stratégie, et nous peinons à les mettre en œuvre efficacement.